Mit dem europäischen Haftbefehl sollen Verdächtige und Straftäter schneller von einem Mitgliedstaat in den anderen ausgeliefert und vor Gericht gestellt werden.

Leider gab und gibt es bei der Anwendung dieses Instruments immer wieder Probleme. Nur ein Beispiel 10 Monate Haft drohten einer 23 jährigen Mutter, die mithilfe des Europäischen Haftbefehls vom Vereinigten Königreich in ihr Heimatland Polen ausgeliefert werden sollte. Ihr Vergehen Als 17 Jährige wurde sie wegen des Besitzes einer kleinen Menge Amphetamine für den Eigenbedarf zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sie zog ins Vereinigte Königreich, absolvierte erfolgreich einen Entzug, fand eine Arbeitsstelle, bekam einen Sohn. Doch da sie den Umzug ihrem Bewährungshelfer nicht gemeldet hatte, wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Das Kind wäre in die Fürsorge gekommen, die Frau hätte wahrscheinlich ihren Job verloren. Erst nach monatelangem Ringen ließen die Behörden von diesem Ansinnen ab. Dieser Fall veranschaulicht andeutungsweise, welche massiven Probleme sich teilweise, aber immer wieder aus der Anwendung des Haftbefehls ergeben. Vertrauen in den Rechtsstaat erfordert eben beides die Straftäter ermitteln und vor Gericht bringen und die vollständige Achtung der Verfahrensrechte von Beschuldigten. Deshalb fordern wir die Kommission auf, innerhalb eines Jahres einen Legislativvorschlag zur Reform des Haftbefehls vorzulegen. Nur einige Punkte In jedem Einzelfall sollte etwa vor Ausstellung des Haftbefehls die Schwere des Verstoßes und die Möglichkeit einer weniger einschneidenden Alternative sorgfältig geprüft werden. Wenn ein Staat stichhaltige Gründe für die Annahme hat, dass der Haftbefehl europäischen Grundrechten widerspricht, muss er die Ausführung verweigern können. Und auch Betroffene selbst brauchen wirksame Einspruchsmöglichkeiten gegen die Auslieferung.

Wir brauchen bessere Definitionen der Straftatbestände, und das Recht auf ein faires Verfahren muss gewährleistet sein. EU weite Mindeststandards wie das Recht auf Verdolmetschung und Übersetzung, auf Rechtsbeistand, auf Belehrung über die Rechte müssen auch beim Europäischen Haftbefehl gewährleistet sein. Fehler und Fehlurteile können dennoch geschehen, deshalb brauchen wir klare Entscheidungsregeln. Und auch bei der Untersuchungshaft besteht Verbesserungsbedarf. Wir Sozialdemokraten stellen das Instrument des Europäischen Haftbefehls nicht in Frage.

Deshalb unterstützen wir voll und ganz den Initiativbericht unserer Kollegin Ludford. Die Kommission muss einen Legislativvorschlag machen, um die Probleme zu lösen. Und ein letzter Satz die Mitgliedstaaten müssen ebenfalls ihrer Verpflichtung nachkommen bei der Achtung von Grundrechten auch im Strafrechtsbereich.